herra forseti háttvirtir þingmenn og þið öll sem heima sitjið í gær á fyrsta degi nýs þings hófst meistaramánuðurinn svokallaði

ríkisstjórnin hefur sett sér markmið við stjórnun landsins næstu fjögur árin

endurspegla kannski best málamiðlun þessara tveggja flokka í ríkisstjórn en þau stefna ekki að bestu útgáfunni af íslensku samfélagi þau eru ekki nægilega róttæk né hugrökk þegar talað er um hagvöxt á íslandi eins og til dæmis hæstvirtur forsætisráðherra gerði í ræðu hér áðan þarf að gefa gaum þeim heimi sem hann vex í hér á íslandi lifum við öll undir eins konar ósýnilegri hvelfingu gjaldeyrishafta einhver ákveður að byggja sér hús undir þessari hvelfingu sá hinn sami ræður sér smið rafvirkja og fleira gott fólk til þess að byggja húsið þetta fólk býr líka undir hvelfingunni og þar má segja að allt sé bara í lukkunnar velstandi þar sé kaupmáttur hagvöxtur og hvað eina en það er hagvöxtur því það sleppur ekkert út úr þessari gerviveröld heimurinn sem við lifum í heftir frelsi okkar og tækifæri en þessar furðulegu aðstæður mega ekki vera forsendur okkar við markmiðasetningu það þekkir það hver íþróttamaður að við leggjum ekki upp markmið með vörn í huga heldur hvernig sótt skal fram hvaða heim ætlum við að skapa okkur í þeirri sókn ég veit að hverju ég og við hjá bjartri framtíð viljum stefna við viljum markmið um fjölbreytt atvinnulíf sem er frjálst og getur stuðst við mynt sem er eftirsótt skapandi greinar rannsóknar og hugverkaiðnaður er ekki bundinn jafn miklum náttúrulegum takmörkunum og til að mynda álframleiðsla landbúnaður og sjávarútvegur þær skapa þegar mjög miklar tekjur fyrir íslenskt þjóðarbú en geta gert mun betur ef við ákveðum að stefna að því ég vil sjá markmið um stöðugleika í íslenskum sjávarútvegi um leið og sanngjörn skipting á þjóðararði í sjávarútvegi er fundinn varanlegur og farsæll farvegur þarf að skapa umhverfi og sátt sem heldur til lengri tíma það veltur mjög mikið á þessu við getum ekki boðið fólki í sjávarútvegi upp á rekstrarumhverfi sem miðast við skammtímaáætlanir og óvissu um morgundaginn það leiðir af sér óhagræði í rekstri og minni arð en ella til þjóðarinnar ég vil sjá stefnu í nýtingu orkuauðlinda í sátt við umhverfi og náttúru eigum við að mynda okkur stefnu um hvernig við hámörkum hagnað af orkuauðlindum okkar fyrir þjóðina stjórnvöld og hæstvirtur iðnaðarráðherra verða að hætta að ganga erinda erlendra álfyrirtækja sem vilja borga smáræði fyrir orkuna það á að standa með íslenskum orkufyrirtækjum og við stjórnmálamenn höfum það hlutverk að vera varðhundar arðsins af sameiginlegum auðlindum þjóðarinnar það er vondur kostur að bjóða suðurnesjum upp á einhæfa ófjölskylduvæna atvinnumöguleika í álveri sem þjóðin á endanum borgar með í gegnum ívilnanir og raforkuverð sem er alltaf á útsölu það eru önnur tækifæri sem vert er að skoða eitt dæmi er sala á raforku í gegnum sæstreng til evrópu mörgum spurningum er þar enn ósvarað og hér er mikilvægt að kanna jarðveginn vel það bendir hins vegar margt til þess að með honum megi fá meira en sex sinnum hærra verð fyrir mega vattstundina en nú er verið að selja til stóriðju herra forseti ég vil ekki almennar skuldaniðurfellingar margt hefur verið gert enn eru einhverjir hópar sem þurfa sannarlega að fá hjálp við úrlausn sinna skuldamála en sá hrói höttur sem kynntur hefur verið til leiks er því miður hér með öfugum formerkjum seðlabankinn hefur nú þegar komist að þeirri niðurstöðu og birt hana í skýrslu að almenn skuldaniðurfelling á húsnæðislánum hjálpi þeim mest sem skulda mest en það eru líka þeir sömu og eiga mest það er ekki endilega það fólk sem á í greiðsluerfiðleikum um hver mánaðamót þetta er líka lítill hluti fólks á landsbyggðinni því að þar hefur skuldsetning verið minni ef eitthvert svigrúm myndast þegar samið verður við kröfuhafa þá er skynsamlegt og réttlátast að láta alla njóta jafnt því að allir sem hér lifa og hrærast hafa sannarlega orðið fyrir forsendubresti

og þar með vaxtakostnaðinn sem eru ósanngjarnar byrðar sérstaklega á ungt fólk og komandi kynslóðir ég vil markmið um nýjan landspítala góð heilbrigðisþjónusta krefst flókinna og kostnaðarsamra tækja ákveðinnar aðstöðu og fyrirkomulags við getum ákveðið að leggja ekki áherslu á þetta í heilbrigðiskerfinu en þá verðum við líka að vita að með því ákveðum við að færa möguleika læknisfræðinnar aftur til fortíðar við minnkum öryggi sjúklinga og lífslíkur endurbættur og að hluta til nýr landspítali er lífsnauðsynlegur hann er á engan veg þrándur í götu heilbrigðisþjónustu á landsbyggðinni eða eflingu á heilsugæslu þvert á móti mikilvægur hlekkur í þeirri keðju sem saman myndar öflugt og heildrænt heilbrigðiskerfi ágæta ríkisstjórn ég hvet ykkur til að setja markið hærra þið eruð fulltrúar um helmings kjósenda sem treysta ykkur til góðra verka minni hlutinn hér á þinginu er fulltrúi hins helmingsins ég hvet ykkur því líka til að sýna í verki að þið virðið þann hluta þjóðarinnar og að þið séuð tilbúin til samráðs og samvinnu til þess að huga að sjónarmiðum allra þeirra sem þið þjónið með störfum ykkar í ríkisstjórn